Pomimo dotychczasowych wysiłków Unii Europejskiej i wysokiej przedstawiciel pani Ashton za co dziękujemy nie da się nie zauważyć przepaści pomiędzy formalnym uznawaniem a skutecznym przestrzeganiem praw człowieka. W niedawno przyjętym sprawozdaniu Richarda Howitta podkreślamy, że polityka Unii w zakresie ochrony i promocji praw człowieka musi być nie tylko konsekwentna, ale i wzorowa. Mianowanie specjalnego przedstawiciela Unii do spraw praw człowieka wzmocni demokrację, praworządność, wolność, pozycję obrońców praw człowieka. Zakres jego kompetencji powinien odzwierciedlać politykę Unii w zakresie praw człowieka. Szczególne znaczenie ma zniesienie kary śmierci, przeciwdziałanie torturom, zwalczanie przemocy wobec kobiet i dzieci oraz wszelkich form dyskryminacji, w tym osób niepełnosprawnych, osób LGBT, obrona wolności wypowiedzi także w internecie wolności religii i przekonań, prowadzenie dialogu na temat praw człowieka z państwami trzecimi. Ze względu na wzrastające znaczenie przestrzegania praw człowieka w biznesie popieram poprawkę, która rozszerza mandat specjalnego przedstawiciela o wspieranie wysokiego przedstawiciela oraz instytucji Unii w propagowaniu wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Ponadto specjalny przedstawiciel powinien współpracować z ONZ, z grupą roboczą Rady do spraw praw człowieka, z organizacjami pozarządowymi i regionalnymi, z przedstawicielami wszystkich szczebli społeczeństwa obywatelskiego, z ekspertami. Aby mógł skutecznie wypełniać swoje obowiązki, powinien mieć silny, niezależny i elastyczny mandat oraz oczywiście odpowiednie środki. Dużo będzie zależeć od samej osoby, jej kwalifikacji, doświadczenia, zaufania na arenie międzynarodowej.